De Partij voor de Vrijheid is naar dit Parlement gekomen om op te komen voor de Nederlandse burgers, om het geld terug te eisen dat Nederland te veel betaalt aan dit geldverslindende en bureaucratische Europa. De Partij voor de Vrijheid is door de Nederlandse burgers in dit Parlement gekozen om duidelijk te maken dat de Nederlandse burger vindt dat de uitbreiding van de Europese Unie al veel te ver is gegaan. Voorzitter, dit Parlement houdt zich bezig met taken die in de lidstaten zélf moeten worden geregeld. Wat onze partij betreft zou de Europese Unie zich alleen moeten bezighouden met economische en monetaire samenwerking.

U wilt gewoon doorgaan met de door de Nederlandse burgers verworpen Europese grondwet, die voor 99 procent hetzelfde is als het Verdrag van Lissabon. Ook doet u niets aan die peperdure maandelijkse verhuizing van Brussel naar Straatsburg. Sterker nog, u heeft dat niet eens op de agenda gezet. Waarom niet? Het kost tientallen miljoenen euro's en de enige die hier misschien blij van wordt, is Ikea, die verhuisdozen en extra kastjes kan leveren. Tevens willen wij dat de onderhandelingen met Turkije onmiddellijk worden beëindigd. Turkije is een islamitisch land en de islamitische ideologie staat haaks op onze westerse beschaving. Turkije ligt ook helemaal niet in Europa, maar in Azië, en het Turks lidmaatschap kost de Nederlandse burgers weer handenvol geld. Turkije kan een goede buurman zijn, maar hoort niet bij de Europese familie. De PVV staat voor een Europa van soevereine landen, maar onder Zweeds voorzitterschap wordt er verder gebouwd aan een federale superstaat waarin de lidstaten steeds minder zelf kunnen bepalen. Wij hopen dan ook dat de Ieren de moed hebben om opnieuw neen te zeggen tegen het Verdrag van Lissabon. De Ierse bevolking heeft nu de kans om de stem van de Europese burgers te zijn en ik wil u namens de Partij voor de Vrijheid vragen welke conclusies het Zweeds voorzitterschap zal verbinden aan de uitslag van het Iers referendum.